frú forseti ég beini fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra sem er þannig hyggst ráðherra leita eftir aðild bændasamtaka íslands að samráðsvettvangi um efnahagsmál

hríð þetta gerist þrátt fyrir að stefna bæði ríkisstjórnarinnar og seðlabankans síðasta ár hafi verið sú að halda verðbólgunni innan þriggja prósenta markanna vöruverð hækkar og fólks sér verðtryggð lán sín rjúka upp við hæstu vexti í heimi enda hefur fólk miklar áhyggjur af vaxandi greiðslubyrði af lánum sínum og lánhæfismat ríkissjóðs var lækkað í morgun ég ætla ekki hér að tíunda nein hagstjórnarmistök ríkisstjórnarinnar á síðustu árum þó að það væri hægt heldur hitt hvernig bregðast skuli við og ná tökum á verðbólgunni snúa hana niður og verja kaupmátt og kjör almennings á þeim viðsjárverðu tímum sem nú virðast fara í hönd að frumkvæði forsætisráðherra hefur verið skipaður samráðsvettvangur um efnahagsmál þar eru hafa setið á fundi auk hans aðrir ráðherrar ríkisstjórnarinnar og fulltrúar frá samtökum atvinnulífsins alþýðusambandi íslands sambandi íslenskra sveitarfélaga b s r b og b h m mér finnst þetta skynsamleg ráðstöfun af hálfu forsætisráðherra forustumenn ríkisstjórnarflokkanna hafa ítrekað tekið sér í munn orðið þjóðarsátt og nú þurfi að vinna að þjóðarsátt og sem flestir aðilar komi að því máli ég vona reyndar ekki þjóðarsátt um óbreytt ástand ég minnist þess að fyrsta maí var í grein eftir formann samfylkingarinnar hæstvirts utanríkisráðherra um þjóðarsáttarsamninga og þá minntist hún einmitt þjóðarsáttarsamninganna frá nítján hundruð níutíu til tvö þúsund og eitt þegar aðilar vinnumarkaðarins ríki sveitarfélög og samtök bænda sameinuðust gegn verðbólgunni og kallaði eftir nýrri þjóðarsátt þannig að í máli formann samfylkingarinnar kom fram í því máli að það væri eðlilegt virtist vera að bændasamtökin ættu aðild að því starfi þó að

þátttaka bændasamtakanna í þeim samningum og í því sem þá fór fram skipti sköpum um að sátt náðist reyndar urðu bændur að taka á sig og tóku á sig meiri kjaraskerðingu en kannski nokkur annar hópur sem aðild átti þar að og ég er ekki að mælast til þess að það verði endurtekið en bændur og íslenskur landbúnaður og staða hans og framtíð í bæði nútíð og framtíð og matvælaöryggi þjóðarinnar og verð á landbúnaðarvörum skiptir gríðarlega miklu máli og þess vegna spyr ég hæstvirtan forsætisráðherra hvort hann hyggist ekki leita eftir aðild bændasamtaka íslands að samráðsvettvangi árum efnahagsmál sem hefur tekið til starfa það mundi styrkja hópinn verulega að mínu mati